2009. Cu toate acestea, după 3 ani, implementarea nu a fost finalizată. Acest fapt împiedică, în mod evident, statele membre să atingă o creștere economică optimă. Prin urmare, obstacolele care au rămas pentru implementarea Directivei privind serviciile trebuie eliminate pentru că, altfel, nu putem crește economic.